við erum nú vön því á þessum vinnustað að vinna fram eftir og ég er nú svo spenntur virðulegur forseti eftir að heyra ræður út af fjárlagafrumvarpinu að ég get nú varla beðið þannig að ég mundi nú mælast til þess að við mundum ekki taka allt of langa umræðu í það í þennan lið heldur drífa okkur í umræðuna um fjárlögin sem er auðvitað afskaplega mikilvægt mál og stóra málið á þessu haustþingi það eru nú örugglega meiri líkur á því að þingfundir verði styttri ef við byrjum fyrr ég held að það gefi algjörlega auga leið þess vegna ætla ég til dæmis virðulegur forseti ekki að nýta allan tímann minn